fjórðu málsgrein nítjánda grein þingskapa að vikið sé frá ákvæðum um lengd þingfunda á þessum starfsdegi er óskað eftir atkvæðagreiðslu